Tak się składa, że cały świat opiera swoją produkcję na energii najtańszej i dlatego konkurencyjnie wygrywa z przemysłem europejskim. Nie możemy zamykać oczu na te oczywiste fakty.